Gucht biztos úr nem egészen pontosan fogalmazott, mert nem Európában kell védeni a kínai beruházásokat, hanem az európai vállalatokat kell védeni a kínai piacon, hiszen az Európai Unió sokkal nyitottabb a kínai beruházásokkal szemben,

Számos képviselőtársam megemlítette az akadályokat, amely a vállalatalapításra, tulajdonszerzésre vonatkozik, vagy hogy külföldi vállalat nem szerezhet többségi tulajdonrészt.

Ezért is rendkívül fontos szerződéses alapokra helyezni a beruházásokat, mert ez elsősorban az európai cégek érdekeit szolgálja. Nagy kérdés az, hogy vajon a tagállamok folytatják e a külön utas politikájukat.